Desde que empecé a trabajar en este informe tenía claras cuáles eran las cuatro principales prioridades.

El primer objetivo que debemos conseguir una vez que este informe sea una realidad es un sistema de pagos con tarjeta más transparente, en el que los consumidores sepan en todo momento lo que están pagando cuando pagan con sus tarjetas de crédito. Además, un segundo objetivo que tratamos de conseguir es fortalecer el mercado único y establecer las mismas reglas de juego en toda la Unión Europea. Un tercer objetivo que queríamos conseguir y queremos conseguir con este informe es promover la innovación que las empresas implicadas en los pagos con tarjetas de crédito y en aquellos pagos que puedan surgir en el futuro con el avance tecnológico sigan teniendo incentivos para seguir invirtiendo en innovación —que, sin duda alguna, es uno de los motores del crecimiento de la Unión Europea—. Y el último objetivo, y no menos importante, sin lugar a dudas, es la protección del consumidor. Estoy seguro de que todos en esta Cámara, cuando legislamos, queremos aumentar la protección del consumidor. Como bien sabemos, el objetivo de la propuesta de Reglamento es contribuir al desarrollo de un mercado de pagos a escala de la Unión Europea que permita a consumidores, minoristas y otras empresas aprovechar plenamente los beneficios del mercado interior de la Unión Europea, en consonancia con la Estrategia Europa 2020 y con la Agenda Digital. Como ponente de este informe, comparto plenamente este objetivo. Durante la votación hubo algunos temas sensibles y algunos de ellos salieron adelante con un estrecho margen de votos. Por eso es tan importante mañana la votación de las enmiendas a este informe. Uno de estos temas era el ámbito de aplicación. En la propuesta inicial de la Comisión Europea se excluyen los sistemas tripartitos y las tarjetas comerciales de la aplicación de las diferentes disposiciones referentes a los límites de las tasas de intercambio.

Mi opinión mañana, y así lo hará saber el Partido Popular Europeo, al cual me honra representar, será excluir las tarjetas comerciales. Por otra parte, está el artículo 3, referente a los límites. Durante las negociaciones entre ponentes logramos llegar a un acuerdo para armonizar la aplicación de los límites para las transacciones transfronterizas y las transacciones domésticas, fijando una fecha que considero realista y ambiciosa.

Estamos dando un paso adelante en el fortalecimiento del mercado único.